Monsieur le Président, le Parlement et le Conseil ayant assez rapidement convenu de reporter au futur quatrième paquet ferroviaire toute modification en matière de séparation verticale entre gestionnaires d'infrastructures et entreprises ferroviaires et ayant par ailleurs fortement atténué les propositions de la Commission en matière de séparation des gares et des ateliers de maintenance, j'aurais pu, aujourd'hui, vous exprimer toute ma satisfaction par rapport à ce dossier.

de rechange au modèle de séparation complète que la Commission privilégie depuis longtemps.

Elle consiste à permettre à des États membres, tout en isolant les fonctions essentielles, de garder un certain degré d'intégration pour obtenir de meilleurs résultats en matière de performances opérationnelles pour les voyageurs et pour les marchandises.